Wir hatten den Auftrag, in der vorliegenden Verordnung die Modalitäten zur Zielerreichung zu definieren und auch das Ziel selbst zu bestätigen. Es geht, wie Sie wissen, um einen Flottendurchschnitt von 147 g CO 2 der im Jahr 2020 für leichte Nutzfahrzeuge zu erreichen ist. Das ist eine Hausnummer, die wir vor einigen Jahren hier in einem sehr schwierigen Kompromiss erreicht hatten.

Und wenn man die Produktionszyklen der Autoindustrie kennt, dann weiß man, dass sie auch für leichte Nutzfahrzeuge länger sind als für Pkw. Deswegen ist es im Sinne von Planungssicherheit angemessen, dass wir dieses Ziel heute nicht mehr angetastet haben, sondern so bestätigt haben, wie es auf den Papieren stand. Wir haben natürlich eine Diskussion über die Frage gehabt, ob wir jetzt in diesem Dokument auch schon eine Hausnummer oder Ziele für das Jahr nach 2020 nennen sollen. Natürlich wird es eine Fortentwicklung der CO 2 Gesetzgebung auch für leichte Nutzfahrzeuge geben müssen.

Deswegen waren die Argumente von Anfang an auch in meinem Bericht, das jetzt hier nicht zu tun es geht ja um die Modalitäten für 2020 sondern hier der Kommission die entsprechende Zeit zu geben, das vorzuschlagen, was für die Zeit nach 2020 richtig ist, und das auch separat zu diskutieren. Wir haben es nicht geschafft, das, was bei den Pkw im Dossier steht, nämlich die sogenannten super credits Anreize für sehr emissionsarme Fahrzeuge in dem Bericht für leichte Nutzfahrzeuge zu belassen.

Das halte ich aber dennoch für vertretbar.

Geschwindigkeitsbegrenzer für leichte Nutzfahrzeuge sind, wenn man sie einbaut, letztendlich ein Thema für die Straßenverkehrssicherheit und haben in einer Klimaschutzgesetzgebung nichts zu suchen, zumal der Klimaschutzbeitrag am Ende des Tages auch sehr begrenzt wäre. Natürlich müssen wir über den Testzyklus reden. Der Testzyklus, der den CO 2 Emissionen, die wir heute messen und definieren, zugrunde liegt, ist nicht zeitgemäß. Er spiegelt auch nicht die Realität der Bewegungen der Fahrzeuge in der Praxis wider. Aber auch hier war oft genug das Argument und ich halte das nach wie vor für richtig dass die CO 2 Gesetzgebung eben nicht der Ort ist, an dem wir einen neuen Testzyklus definieren können. Wir können auch heute nicht einen Testzyklus vorwegnehmen, der möglicherweise in Zukunft gilt und auf den wir dann Ziele, die wir heute in Gesetze schreiben, anrechnen.